Señora Presidenta, señor Comisario, le agradecemos la expresión sentida de un compromiso que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, forma, por fin, parte de la política europea, sujeta al Derecho europeo en el que este Parlamento, además, va a ser decisivo.

a su especial vulnerabilidad, pero también y, sobre todo, al mandato de protección. Por eso, creo que merece la pena subrayar que, siendo inminente la Presidencia española el próximo semestre, y siendo tan constante, tan tenaz, la determinación del Gobierno de España y de la sociedad española de luchar contra todas las formas de terrorismo, es seguro que será una ocasión para incluir esta armonización, este programa marco de protección de los derechos de las víctimas del terrorismo en el plan de acción que, como agenda legislativa plurianual va a corresponder elaborar precisamente al Gobierno de España y que deberá acompasarse posteriormente por las sucesivas presidencias belga y húngara en la estrategia de definición legislativa y de implementación de los objetivos del Programa de Estocolmo. Por eso, creo que es el momento de ratificar en esta Cámara esta determinación de protección de las víctimas del terrorismo para cerrar el círculo de combate contra todas las formas de terrorismo y establecimiento de la dignidad necesaria de las víctimas del terrorismo, y de asumir el compromiso de que, en el Programa de Estocolmo, en su agenda legislativa y en el plan de acción que le va tocar definir a la Presidencia española, la protección de las víctimas del terrorismo